Domnule președinte, aș dori să adresez felicitări domnului raportor, Cristian Preda, pentru munca sa, pentru raportul echilibrat și plin de substanță. Având în vedere că respectarea drepturilor omului continuă să fie subminată și amenințată în întreaga lume, noi, Uniunea Europeană, avem datoria să ne implicăm activ la nivel internațional, inclusiv pentru obținerea alocărilor financiare, a resurselor necesare și adecvate pentru promovarea drepturilor omului. Voi puncta câteva încălcări majore ale drepturilor omului care necesită în continuare eforturi susținute la nivel internațional, pentru a fi găsite căile și metodele eficiente pentru soluționarea lor. Toate statele trebuie să fie responsabile, să pună capăt impunității și să îi aducă în fața justiției pe cei responsabili de genocid, de crime împotriva umanității și de crime de război, inclusiv de infracțiuni care implică violență cum ar fi violul, sclavia sexuală, prostituția forțată, sterilizarea aplicată și este necesară recunoașterea și condamnarea acestor infracțiuni drept crime împotriva umanității și crime de război.